Wir freuen uns, Herr Caldeira, dass Sie wieder bei uns sind. Ich möchte mich auch sehr herzlich bei der niederländischen Ratspräsidentschaft bedanken, dass Sie hier waren. Wir haben es nicht oft mit Verteidigungsministern zu tun. Ich bin mir nicht sicher, ob wir einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben, aber auf jeden Fall geben Sie Frau Hennis Plasschaert unseren Dank weiter, dass sie da war. Die niederländische Ratspräsidentschaft ist eine aktive, gerade auf dem Gebiet.

Ich möchte ein Wort von Herrn Präsident Caldeira aufgreifen mehr Effizienz. Ich habe dieses Jahr im Entlastungsverfahren wenn man dann so da oben sitzt, macht man sich den einen oder anderen Gedanken einen Lobbypreis vergeben.

Das war genau das, was wir brauchen, nämlich den Versuch, mehr Effizienz zu wagen. Ich persönlich möchte meinen eigenen Kollegen mit auf den Weg geben, dass es nicht zielführend ist, sich zum obersten Lobbyisten von Detailinteressen zu machen. Ich kann gut verstehen, dass solche Bemühungen nicht jedem gefallen. Das Gleiche trifft auf die Entwicklungshilfe zu. Offenbar haben es alle auf der Welt gemerkt, dass die Entwicklungshilfe tot ist, nur wir noch nicht. Ich glaube, dass wir sehr viel mehr Mut brauchen, auch Mut zur Veränderung, um die Dinge wirklich proaktiv anzugehen. Hier standen wir unter erheblichem Druck seitens der Generaldirektion DEVCO und natürlich auch vom Entwicklungshilfeausschuss. Ich glaube, dass wir Informationen, die wir haben, verwerten müssen, sonst sind wir völlig unglaubwürdig.